Ik heb daar zelf een aantal onregelmatigheden gezien. Ik zal daarover nog een brief aan u opstellen, waarin ik de onregelmatigheden aan u zal melden, zodat die brief óf bij de juiste commissie in behandeling kan worden genomen, óf door u doorgestuurd aan de Egyptische autoriteiten.